Madame la Haute représentante, je voudrais vous parler du Kazakhstan. Savez vous que la grève massive des travailleurs du pétrole lancée en mai dernier dans la province de Manguistaou a donné lieu à une brutale répression et à l'arrestation des syndicalistes ainsi que de leur avocate? Le 16 décembre dernier, une manifestation pacifique à Zhanaozen s'est achevée dans le sang.

Les élections législatives du 15 janvier dernier ont été qualifiées par les observateurs de non libres et de non démocratiques. Enfin, des défenseurs des droits humains et des militants des partis d'opposition, invités récemment à s'exprimer devant des membres de notre Parlement, ont été arrêtés à leur retour et risquent de longues peines d'emprisonnement. Face à cette dérive autoritaire et répressive, le silence de l'Union européenne n'est pas acceptable.